Zudem muss man sich auch die neuen geopolitischen Bedrohungen und die raschen Veränderungen der Technologie gut anschauen. Wir brauchen daher einerseits eine Aktualisierung der EU Kontrolllisten und andererseits eine Verstärkung der Risikobewertung.